Wir in der EU sind ohne Zweifel ein starker Handelspartner mit sehr viel Einfluss.

Und wir sind mit dieser Ansicht nicht allein. Die Welthandelsorganisation hat zu diesem Zweck auch die besondere und differenzierte Behandlung für alle Entwicklungsländer als Programmpunkt. Somit erhalten Entwicklungsländer Marktzugang und verbesserte Konditionen und können gleichzeitig die heimische Wirtschaft weitgehend ohne Gefahr von Auslandsimporten aufbauen. Mit unserer Parlamentsentschließung fordern Sie dagegen, Entwicklungsländer in bestimmte Kategorien aufzuspalten und so diejenigen Länder, welche durch diese und andere Maßnahmen ihre Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten verbessern konnten, stärker zu öffnen. Eine solche Aufspaltung, welche den stärksten Handelspartnern am meisten nutzen würde, lehnen wir strikt ab.

Mit den weitreichenden Marktzugangsbestimmungen in diesen Abkommen nehmen wir den reichen Ländern jeden Anreiz, die Doha Runde ernsthaft und im Einklang mit den Entwicklungsländern abzuschließen.

Wir appellieren an die Kommission, den Entwicklungsländern entgegenzukommen. Wir haben deshalb einige Änderungsanträge eingereicht, um unsere Entschließung gerechter und objektiver zu gestalten.